Criza economică și financiară persistentă peste tot în UE afectează stabilitatea macroeconomică a multor state și accesul la finanțare. Propunerea pentru crearea unui instrument de împărțire a riscurilor dorește să consolideze sinergiile dintre programele de împrumuturi și fondurile Uniunii în statele care primesc asistență din partea UE sau a FMI Grecia, Irlanda, Portugalia, România.

Exemplele ar fi obținerea finanțărilor private necesare unor proiecte de infrastructură, care produc venituri nete, de exemplu autostrăzile cu plată, sau a investițiilor productive pentru care ajutoarele de stat au o limită admisibilă maximă. Soluția propusă este, desigur, o excepție, dar este o măsură concretă, pe fondul crizei, de împărțire a riscurilor cu Banca Europeană de Investiții și alte instituții financiare, pentru a menține gradul de implicare al investitorilor privați și de a depăși obstacolele majore din calea aplicării programelor politicii de coeziune.